Herr Präsident! Ich will mich zur Geschäftsordnung melden. Herr Kamall hat in seinem Redebeitrag geäußert, die Nationalsozialisten also die Faschisten seien schließlich Sozialisten gewesen. Er hat die Faschisten, die diese Welt in Brand gesteckt haben, in die Nähe meiner politischen Familie gerückt. Ich halte das für eine so unsägliche Entgleisung! Ich möchte daran erinnern, dass es die deutschen Sozialdemokraten waren, die geschlossen gegen das Ermächtigungsgesetz, gegen Hitler gestimmt haben im Übrigen als einzige andere waren zu dem Zeitpunkt bereits im Konzentrationslager. Es gibt Hunderttausende von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, von aufrechten Demokraten, von anständigen Menschen, die dem Naziterror zum Opfer gefallen sind, weil sie den aufrechten Gang gepflegt haben, weil sie die Demokratie und die Menschenwürde verteidigt haben. Ich halte das für eine solche unsägliche Unverschämtheit von Herrn Kamall, eine solche Entgleisung dieses Parlamentes, in Europa unwürdig, dass ich Sie, Herr Präsident, auffordern möchte, Herrn Kamall zu bitten, sich unmittelbar zu entschuldigen.